Dar ce ne facem când acest lucru afectează integritatea acestei discipline? Ce caractere o să formeze sportul, atunci când tinerii văd la televizor, din ce în ce mai des, acte de corupție, iar instituțiile Uniunii Europene, precum și instituțiile naționale, sunt neputincioase în fața acestui fenomen, practic neputând interveni pentru a rezolva problema? De aceea, vreau să